Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en 2012 déjà, nous nous étions inquiétés de la proposition de la Commission européenne d'autoriser la vente sur le territoire de l'Union de bouteilles de vins américains portant la mention Château et Clos, mentions traditionnellement utilisées dans les régions viticoles françaises visant à garantir au consommateur la certitude d'un produit artisanal de qualité.

Aux États Unis, elle peut caractériser une simple marque commerciale, s'appuyant sur une démarche uniquement industrielle, sans aucune garantie d'origine. Alors que nous nous sommes battus pour maintenir les droits de plantation, gage d'une viticulture régulée de qualité, l'Union européenne exposerait nos viticulteurs européens à une concurrence déloyale, engendrant un détournement de notoriété à grande échelle. J'espère donc que la Commission reviendra à la raison et défendra, coûte que coûte, nos viticulteurs.